virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu

desember tvö þúsund og sex framkvæmdasjóður aldraðra fær tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar leggja á þá sem eru skattskyldir samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt úr sjóðnum eru meðal annars veittir styrkir til byggingar öldrunarstofnana samstarfsnefnd um málefni aldraðra á að stjórna sjóðnum og gera árlega tillögur til heilbrigðis og tryggingaráðherra um úthlutun úr honum virðulegi forseti ég tel brýnt að þetta frumvarp hljóti afgreiðslu á haustþingi þannig að það fylgi fjárlagafrumvarpi og leyfi mér að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu